Herr Präsident, sehr geehrte Frau Premierministerin! Sie übernehmen die Ratspräsidentschaft in schwierigen Zeiten. Es gibt sehr, sehr viele Probleme, die sich auftürmen. Ein ganz großes Problem ist natürlich der Terrorismus in der Europäischen Union. Einige Kollegen haben gemeint, ja, man muss jetzt so schnell wie möglich und so viel wie möglich Überwachungsinstrumente einführen. Ich denke, wir müssen da achtgeben. Es geht nicht darum, wie schnell man etwas einführt, sondern was Sinn ergibt. Es ist ein schmaler Grat auf der einen Seite Sicherheit zu garantieren soweit es geht auf der anderen Seite aber auch nicht das einzuschränken, was Europa ausmacht unsere bürgerlichen Grundfreiheiten, unsere Demokratie. Und wenn ich von Demokratie spreche, möchte ich noch etwas Zweites ansprechen Sie haben über die TTIP gesprochen.

Selbstverständlich brauchen wir Freihandel, selbstverständlich brauchen wir die Amerikaner als Partner aber nur dann, wenn wir das bewahren können, was Europa ausmacht unsere Freiheit!